In den Kommunen, in den Städten und Gemeinden, in den Regionen sind Akteure tätig, die ganz eng miteinander arbeiten. Wir sollten deshalb auch diesen integrierten Ansatz für die gesamte Europäische Union unbedingt beibehalten.

Und wir sollten es auch in Zukunft ermöglichen, dass Arbeitsplätze gefördert werden. Darum geht es jetzt bei einer Neuausrichtung der Struktur und Kohäsionspolitik der Europäischen Union.